herra forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um meðferð einkamála um gjafsókn flutningsmenn auk mín eru háttvirtir þingmenn atli gíslason birgitta jónsdóttir eygló harðardóttir helgi hjörvar ólöf nordal siv friðleifsdóttir þór saari og þórunn sveinbjarnardóttir þetta frumvarp var fyrst flutt á hundrað þrítugasta og sjöunda löggjafarþingi en það miðar að því að auka möguleika almennings á gjafsókn óháð fjárhagsstöðu umsækjenda málið náði því miður ekki fram að ganga og er endurflutt nú

reglugerðarheimild fyrir ráðherra til að kveða nánar á um skilyrði gjafsóknar herra forseti þegar einkamálalögin voru samþykkt nítján hundruð níutíu og eitt voru skilyrði gjafsóknar samkvæmt þessari hundrað tuttugasta og sjöttu grein þau sömu og nú er lagt til að verði það er að gjafsókn yrði aðeins veitt ef nægilegt tilefni væri til málshöfðunar eða málsvarnar og öðru hvoru eftirfarandi skilyrða væri fullnægt annars vegar að efnahag umsækjenda væri þannig háttað að kostnaður af gæslu hagsmuna hans í máli yrði honum fyrirsjáanlega ofviða eða í öðru lagi úrlausn máls hefði verulega almenna þýðingu eða varðaði verulega miklu fyrir atvinnufélagslega stöðu eða aðra einkahagsmuni umsækjenda á hundrað þrítugasta og fyrsta löggjafarþingi var þessum ákvæðum breytt sú breyting var þá gerð að felld var á brott skilyrði gjafsóknar samkvæmt síðari liðnum b lið fyrstu málsgrein hundrað tuttugasta og sjöttu grein um að úrlausn máls hafi verulega almenna þýðingu eða varði verulega miklu fyrir atvinnufélagslega stöðu eða aðra einkahagi umsækjenda ákvæðið hafði þá verið í lögum í tólf ár án nokkurra vandkvæða í framkvæmd og ástæða lagabreytingarinnar var sögð sú að þetta væri afar víðtækt og ekki forsvaranlegt að kosta málshöfðun eða málsvörn einstaklinga á almannafé á grundvelli svo almenns ákvæðis efni ákvæðisins um gjafsókn núgildandi ákvæðis og með þessari breytingu sem var gerð tvö þúsund og fimm þrengir hins vegar verulega að möguleikum almennings til að gæta réttar síns með málshöfðun gagnvart stjórnvöldum og opinberum aðilum í málum sem geta varðað einstaklinga og allan almenning miklu slíkar takmarkanir herra forseti eru í andstöðu við hefðir sem hafa verið að þróast í öðrum lýðræðisríkjum með frumvarpinu er því lagt til að fella umrætt skilyrði aftur inn í ákvæðið sú rýmkun mun fela í sér að gjafsókn verður möguleg í málum sem eru mikilsverð réttlætismál fyrir hagsmuni einstaklinga og almennings svo sem mál sem varða heimtingu skaðabóta fyrir varanlega örorku þegar örorka er mikil en aflahæfi verulega skert mál sem varða lífeyrisréttindi atvinnuréttindi og eignarréttindi mál sem varða bætur fyrir missi framfæranda mál vegna læknamistaka mál um réttindi varðandi friðhelgi einkalífs og önnur mál er varða hefðbundin mannréttindi þá gæti gjafsókn samkvæmt þessum lið b lið fyrstu málsgrein tuttugustu og sjöttu grein verið veitt í málum einstaklinga gagnvart stjórnvöldum herra forseti gert er ráð fyrir að áfram verði inni reglugerðarheimild til að kveða nánar á um skilyrði málsóknar og á grundvelli laga númer sjötíu og fimm sem ég vitnaði áður til gaf dómsmálaráðherra út reglugerð þar sem kveðið var nánar á um skilyrði gjafsóknar verði frumvarpið að lögum þarf því að gera breytingar á þeirri grein reglugerðarinnar sem fjallar um mat á tilefni til veitingar gjafsóknar fyrir héraðsdómi í samræmi við rýmkun á þeim heimildum sem hér er lagt til nú er það svo herra forseti að við höfum staðið frammi fyrir gríðarlega erfiðum verkefnum hvað varðar fjárhag ríkissjóðs og það hefur verið gríðarlega mikill niðurskurður meðal annars hvað varðar gjafsóknina en ég tel þrátt fyrir allt herra forseti að þrátt fyrir þennan mikla niðurskurð sé fullt tilefni til að taka þessa slæmu þrengingu úr lögunum þó svo fjárveiting til gjafsóknar sé takmörkuð þá væri þá um að ræða forgangsröðun þar sem tekið væri líka tillit til mála sem varða annaðhvort einstaklinginn gríðarlega miklu eða allsherjarnefnd kanni hvernig fjárveitingum til gjafsóknar hefur verið háttað á undanförnum árum ég óttast að það hafi verið skorið talsvert niður í því en við erum kannski að komast út úr þessum niðurskurðartíma og ég leyfi mér að vænta þess að hægt verði hægt að

í tilefni af fyrirspurn sem háttvirtur þingmaður eygló harðardóttir sem er einn af flutningsmönnum þessa frumvarps bar fram til hæstvirts innanríkisráðherra það kom fram í máli ráðherra að hann taldi rétt að skoða þessi mál en það hefur ekki hins vegar komið fram frumvarp af hálfu ráðuneytisins og því tel ég eðlilegt að endurflytja nú þetta mál ég

sjötta þingi ég legg til að að lokinni þessari umræðu verði málinu vísað til annarrar umræðu og háttvirtrar allsherjarnefndar